Madame la Présidente, Madame la Commissaire, vous dites vouloir protéger les lanceurs d'alerte. Très bien. Mais qui vient au secours de Julian Assange? L'honneur des Européens serait de reconnaître la dette que nous avons envers lui, car c'est Julian Assange ne l'oublions jamais qui a révélé l'espionnage massif, par les États Unis, des pays européens alliés.

Le temps est venu de faire changer la peur de camp et de protéger celles et ceux qui traqués, harcelés, traduits en justice, jugés, parfois même assassinés, paient au prix fort le service rendu à l'intérêt général et cela commence par la remise en liberté